Strategia privind libertatea digitală în politica externă a Uniunii Europene recunoaște că accesul necenzurat la internetul deschis, telefoanele mobile, comunicațiile și tehnologia informației au avut un real impact asupra drepturilor omului și libertăților fundamentale. Tehnologia informației și comunicațiile facilitează transparența și buna guvernanță, alfabetizarea, educația, asistența, monitorizarea eficientă a alegerilor și ajutorul în caz de dezastre, în special în zone izolate și în societăți în curs de dezvoltare. Politicile eficiente ale Uniunii Europene de dezvoltare și cele în domeniul drepturilor omului necesită integrarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor și diminuarea decalajului digital prin furnizarea de infrastructuri tehnologice de bază, prin facilitarea accesului la cunoștințe și la informații și prin promovarea competențelor digitale în întreaga lume.